Les prérogatives des autorités nationales chargées de la protection des consommateurs y sont préservées et renforcées et de nouveaux outils juridiques sont mis à leur disposition pour s'adapter à l'ère numérique. La coopération entre ces autorités nationales à l'honneur dans ce texte dans un réel souci d'efficacité et de compétence est satisfaisante. Le rôle de coordinateur ou de facilitateur donné à la Commission, dans les cas d'infraction de grande ampleur et de dimension européenne, paraît aussi pragmatique et en accord avec le contexte commercial actuel. Nous avons enfin réussi à éviter l'écueil des tentations centralisatrices de la Commission, généralement déconnectées des réalités commerciales et donc généralement contre productives. Cette volonté tentaculaire n'a pas prévalu aujourd'hui et je m'en félicite. En conséquence, mon groupe soutiendra l'accord provisoire et considère ce texte comme une base intéressante de travail pour l'avenir. L'échelon de protection optimale des citoyens comme des consommateurs demeure évidemment la Nation et je suis ravie de constater que nous sommes ici tous d'accord.